Wij waren het er allemaal over eens dat de oorzaak van het gedeeltelijk falen van de interne markt ligt in het feit dat deze wel de harten van grote bedrijven, maar niet die van gewone mensen heeft gewonnen.

Nog even een woord aan collega Sinclaire.